virðulegur forseti áður en þeirri spurningu forseta er svarað þá vil ég inna forseta eftir hversu lengi hann hyggst halda áfram fundi í kvöld maður hefur vissan skilning á því að hér þyrfti að halda kvöldfund eftir það slugs sem verið hefur í fjárlaganefndinni á þessu haustþingi þar sem fjárlganefndin fékk nærfellt mánuði fyrr fjárlögin

algerlega óboðlegt að þingmenn þurfi að tala hér um fjárlög jafn mikilvæga lagasetningu eftir miðnætti þannig að ég inni forseta eftir því hvort að kvöldfundur í þessum skilningi sé